Szanowny panie przewodniczący! Polityka spójności, polityka regionalna może być jednym z kluczowych kół zamachowych rozwoju Unii Europejskiej. Jest to polityka bliższa obywatelowi, skoncentrowana na konkretnych celach i rozwiązaniu konkretnych ważnych problemów. Dlatego trzeba dokończyć w polityce spójności kontekst spójności terytorialnej. Kwestia budowy dróg, szybkich kolei i całej spójności, która może zwiększyć mobilność Europy, to zadanie kluczowe.